Señor Presidente, la crisis económica nos ha permitido apreciar el valor del euro y de la coordinación económica. Hoy es indiscutible que el papel jugado por la eurozona y el Banco Central Europeo, como elementos de estabilidad y de respuesta a la contracción crediticia, y la acción concertada en el ámbito europeo e internacional, en el que usted, señor Almunia, ha desempeñado un importante liderazgo, han contribuido decisivamente a evitar que los efectos de la crisis fueran más graves e, incluso, catastróficos. La crisis ha provocado una profunda caída de la actividad económica, enormes pérdidas de empleo y un considerable deterioro de las finanzas públicas. Aunque parece que existen indicios de una naciente recuperación, las previsiones para este año apuntan a una caída del empleo y a un aumento de la deuda pública en el ámbito de la Unión Europea. También ha puesto de manifiesto la diversidad de situaciones y la divergencia que existen entre los distintos países miembros. Han aflorado tensiones, tensiones que —no seamos ingenuos— no siempre responden a fundamentales o a potenciales económicos. Y es necesario que no nos hagan olvidar nuestra profunda interdependencia económica y nuestros grandes compromisos. La Unión Europea se enfrenta a los mayores retos desde su nacimiento. Alguien describía una recuperación internacional con las letras LUV L para Europa, U para Estados Unidos y V para los países emergentes. Europa no puede quedar rezagada. Es hora de reformas, de imaginación y de integración.